Dat is niet het geval. Dat is de uitdaging waarvoor de Commissie staat een goede samenhang van onderuit te creëren, om de problemen aan te pakken.

Er zijn zoveel instrumenten in het regionaal beleid.